Személy szerint én is támogatom, hogy az Európai Unió és az Öböl Menti Együttműködési Tanács között szabadkereskedelmi megállapodás lépjen életbe. A térség fontos stratégiai partnere lehet az Európai Uniónak a kereskedelem terén, ideértve az olajellátás fokozott biztosítását is.

Az Európai Unió versenyképességéhez további új piacokat, új partnereket kell találni, ahol viszont már így is jelentős szerepet tölt be az Európai Unió, ott a kapcsolatok hivatalos megerősítése kiemelt fontosságú. A húsz éve tartó tárgyalási folyamat sikeres lezárásához szükséges mindkét fél konstruktív, ugyanakkor rugalmas hozzáállása, hogy a jelenleg meglehetősen merev álláspontok közeledni tudjanak. Ahhoz, hogy ha mi komolyan gondoljuk, hogy az Európai Uniónak versenyképesnek kell lennie az Amerikai Egyesült Államok, Kína, India mellett, akkor elengedhetetlen, hogy a különböző olyan gazdasági területeken, ahol esetleg már más nagyhatalmak prioritást szereztek, oda is betörjünk, azokba a piaci szegmensekbe és a meglévő piaci prioritásokat pedig előtérbe helyezzük és fokozzuk ezeknek a fontosságát.